Bien évidemment, chaque État membre est souverain dans le choix de son approvisionnement, à savoir de son mix énergétique ainsi que de ses possibilités d'approvisionnement. Il est certain que de telles décisions ne vont pas dans le sens d'une harmonisation de ce que nous avons à décider dans le cadre de cette Union pour l'énergie. J'espère que nous arriverons à convaincre tous les États membres qu'il faut effectivement coopérer.